blockieren. Die Bürgerinnen und Bürger wir haben die bloßen Forderungen und Ankündigungen und Vertröstungen satt. Die Mitgliedstaaten müssen endlich Nägel mit Köpfen machen. Nur Nägel mit Köpfen können verloren gehendes Vertrauen und verloren gegangene Glaubwürdigkeit wieder zurückholen.

Es muss Teil des Gesamtpakets sein. Die Einhaltung der Rechtstaatlichkeit und der Grundrechte ist eine Priorität nicht nur für die deutsche Ratspräsidentschaft, nicht nur für die österreichische Bundesregierung, für uns alle, denn sie ist die Grundlage dieser Gemeinschaft.